ég vil eins og fleiri þakka hæstvirtum forseta fyrir þessa skýrslu greinargóðu skýrslu sem forseti gaf hér áðan en mér eins og öllum eða flestum að minnsta kosti er verulega brugðið og það er engan veginn og ég vil fagna því sérstaklega hægt að afgreiða þetta eins og storm í vatnsglasi eins og sagt var hér fyrr í dag eða af þeirri léttúð sem hæstvirtur utanríkisráðherra kom að málinu ég vil því þakka hæstvirtum forseta fyrir þessa nálgun sína eina og sér ég vil einnig í kjölfar yfirlýsingar forseta spyrja forseta að því því að það skiptir máli líka hvort hún hafi fyrst forseti upplýsti yfirmann stjórnsýslunnar sem er forsætisráðherra hvort hæstvirtur forsætisráðherra hafi þá talað við og upplýst dómsmálaráðherra sem ber ábyrgð á lögreglunni ég held að það skipti miklu máli að dómsmálaráðherra hafi verið upplýstur um þetta fyrst yfirmanni stjórnsýslunnar var gert viðvart um málið af hálfu forseta ég vil líka út af þeim orðum sem hér hafa fallið af hálfu sumra þingmanna undirstrika að þó að mistök hafi verið gerð og mistök hafa verið gerð varðandi það að upplýsa ekki um málið að halda leynd yfir málinu er málið engu að síður komið að mínu mati í réttan farveg ég vil taka fram að ég treysti forseta til þess eins og forseti stóð sig meðal annars hér í þinginu fyrir jólin að fylgja eftir athugasemdum fylgja eftir ábendingum og vangaveltum þingmanna héðan úr þingheimi og fylgja því eftir gagnvart lögreglunni að forseti okkar standi vörð um þingið því að eins og kom fram áðan var gerð innrás inn í þingið þetta er nútímavæðing á hlerunartækjum inn á skrifstofur þingmanna þetta er ekki um annað að ræða ég treysti forseta í ljósi þeirra upplýsinga sem forseti